um klukkan tvö þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um veggjöld og samgönguframkvæmdir málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund